Nous savons qu'il y a urgence, nous savons qu'il n'y a pas de plan B, et pourtant, aujourd'hui, la négociation est bloquée. Il est facile de dire que c'est la faute des États Unis, mais nous considérons que la responsabilité de l'Europe est également immense. Elle n'est malheureusement plus, comme le prétend le Premier ministre, le chef de file de la négociation climatique.